Pani Przewodnicząca! Głosy zarówno ze skrajnej lewicy, jak i skrajnej prawicy pokazują, że ta debata zainicjowana przez posłów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego jest bardzo potrzebna. Ja w odróżnieniu od niektórych kolegów dziwię się, że prezydent Putin zmienił zdanie, bo gdy na Westerplatte oddawał hołd Polsce jako pierwszemu krajowi napadniętemu przez Hitlera, niczego takiego nie mówił.

oddawał hołd pomordowanym polskim jeńcom wojennym, też nie obwiniał Polski. A przypomnę, że Adolf Hitler także uważał, że to Polska zaczęła wojnę od prowokacji gliwickiej, która była ewidentnie operacją Abwehry. Zapytuję zatem pana prezydenta Rosji, czy naprawdę chce mówić jednym głosem z ówczesnym kanclerzem Niemiec. To zły pomysł.